Bisher hatte die ITU Kompetenzen, Interoperabilität und technische Standards festzusetzen.

Wir wollen in unserer Entschließung deutlich machen, dass wir dies eindeutig ablehnen, da dadurch Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit und wirtschaftliche Entwicklungspotenziale eingeschränkt werden könnten.

Gerade auch kleine und mittlere Unternehmen konnten über das Internet neue Märkte für sich erschließen.

Ich möchte daher die Kommission und den Rat auffordern, eine gemeinsame Ausrichtung bei den Verhandlungen über die ITR zu koordinieren und die europäische Position effektiv zu vertreten im Interesse der Grundrechte der Bürger, der Entwicklungspotenziale und der Freiheiten!